Otázkou zůstává, na kolik jsou cíle proklamované v této strategii realistické, jestliže velkou část syrského území stále ovládá Islámský stát a když Asadova a Putinova armáda místo džihádistů masakruje umírněnou opozici.

Pokud má toto řešení být reálné, pak musí dojít ke společnému postupu všech hlavních sil. Proto odmítám ruské veto proti rezoluci Rady bezpečnosti, která požaduje po Asadově režimu spolupráci s mezinárodními vyšetřovateli dubnového chemického útoku.

V Turecku, Jordánsku a Libanonu totiž žije 1,5 milionu syrských dětí a ty potřebují vzdělávání.